Wczoraj odrzuciliśmy ACTA, bo dostrzegaliśmy w tym złożonym i skomplikowanym dokumencie jakieś niejasności, bo wiele osób czuło, że ich wolność w internecie może być ograniczona i zagrożona.

Haniebne jest zachowanie władz w tym pięknym europejskim kraju, a godna największego podziwu jest postawa dzielnego, uczciwego Andrzeja Poczobuta i innych działaczy opozycji demokratycznej, dla których głośno żądamy wolności, swobody działania,